Un geste symbolique fort renouvelé dans les jours suivants. Voilà l'Europe dont les citoyens de Biélorussie et de notre voisinage ont besoin. Une Europe qui protège ceux qui osent lutter pour la liberté d'expression et la démocratie. Depuis plus d'un mois, des manifestations d'une ampleur sans précédent ont lieu partout en Biélorussie.

Il est urgent que la violence et la répression s'arrêtent.

L'Europe doit tout mettre en œuvre en faveur de cette solution. Des sanctions fortes et efficaces contre les responsables de la falsification des élections et de la répression contre le peuple biélorusse doivent être mises en place au plus vite.